Izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav še enkrat, torej danes smo slišali veliko nekih, predlogov tudi kakšne zelo konkretne rešitve, kako bi se lotili, tega izziva, ki ga ga ponavadi na vsakih pet let ima vlada, slišali smo pa tudi nekaj veliko nekih, oziroma vsaj nekatere statistične podatke povzete iz, Eurostata, torej kolega Horvat jih je povzel, in je omenjal, Dansko, in sicer, triinsedemdeset odstotkov Dancev pravi, da njihov glas v Evropski uniji šteje, no, in če pogledamo način kako, pridejo Danci do, evropskega komisarja, bomo bili vsi začudeni kajti, Danska vlada samostojno določi kandidata, tako da tukaj vidimo, da ni neke jasne korelacije med tem, kako poteka postopek določitve, kandidata za Evropsko komisijo iz posamezne države članice, vsaj na primeru Danske to ne velja, in, demokratičnim deficitom ali pa, neko demokratično podporo, ki ki uživa neki, neki sistem oziroma konkretno Evropska unija, vsaj na Danskem morda, bi v Sloveniji, se izkazalo, drugače, ampak do tja še, pridem, torej, še vedno sem mnenja, da se je ta predlog, Nove Slovenije zgodil v nekoliko nerodnem ali pa nesrečnem, obdobju tik pred evropskimi volitvami, kjer hočeš nočeš bo se vedno našel nekdo, ki ga bo opredelil kot, predvolilnega in ne samo to, dodal bo še, da, vstopa v prostor oziroma da spreminja pravila igre, v nekem spet delikatnem trenutku, ko mora vlada poiskati neko ime ali pa nabor imen, ki jih bo poslala v, Bruselj in upajoč, da bo ves ta postopek stekel brez, vsakršnih, težav, zdaj vi, ta rešitev, ki jo v Novi Sloveniji predlagate, je nekoliko sui generis, saj jaz sem pri pregledu, ureditev po ostalih državah članicah, nisem naletel nanjo in nisem našel, večina držav, ima nekako dva modela, zdaj če preletim, in dodam k Danski, ki, kjer vlada samostojno določi kandidata, tako, v tako situacijo oziroma tako rešitev imajo še v Estoniji, še na Finskem, v Grčiji, Irska ima tako rešitev, pa Italija, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Nemčija, Slovaška, Portugalska, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo, kombinacija, ki jo imamo, oziroma rešitev, ki jo imamo pri nas v Sloveniji, kjer je potrebno sodelovanje vlade in, parlamenta pa je v veljavi tudi v Avstriji, kjer je sicer zaveza, odločitve, pristojnega odbora, nekoliko močnejša, potem še v Bolgariji, na Češkem, na Hrvaškem, v Litvi, na Madžarskem, Poljskem in v Romuniji, potem pa v drugačnih, sistemih ima besedo še vlada v kombinaciji s predsednikom države ali pa vlada v kombinaciji, s kraljem, predvsem ta zadnja rešitev za nas zagotovo ne pride, saj zaenkrat v poštev, torej poiskati neko pisno soglasje med, poslanci, evropskimi poslanci, kot rečeno, je neka, neobičajna praksa, kako bi se v praksi izkazala, pa ne vemo, zagotovo bi bilo potrebno, se veliko več dogovarjati, veliko več dogovora pomeni veliko več, časa, vemo pa tudi, da časa nimamo, in ravno zato je moja ocena, da, ta prvotni predlog oblikuje vlada, ki je kot organ, izmed vseh najhitrejši in najbolj agilen, v končni fazi je pa tudi evropski komisar, neke vrste minister, ki ga posredujemo na na evropski nivo, nima niti varovanja, kadar pride k nam, verjamem, da je v, v Bruslju ali kjerkoli drugje, isto oziroma identično, in če bi, sledili tej rešitvi, ki jo predlagate v Novi Sloveniji, bi prišli do neke situacije, ki bi evropski poslanci večkrat izrazili svojo voljo oziroma se znotraj tega procesa institucionalno znašli na več nekih točkah, ko bi, večkrat odločali o isti osebi, prvič, ko bi dajali, to soglasje teh pet oseb, ta, peterček, kandidatom ali pa večim kandidatom, hkrati bi imeli še funkcijo, kot jim gre znotraj evropskega parlamenta na zaslišanjih, in obenem bi še enkrat glasovali o celotnem paketu, torej o komisarju, in, predsedniku Evropske komisije, v evropskem parlamentu, tako da njihova vloga bi bila v na več točkah, podvojena, zdaj, če govorimo širše, bolj politološko o tem, ali je ta proces bolj ali manj demokratičen, sem bil zelo pozoren tudi na stališče, poslanske skupine, SDS, ki je govorila predvsem o tem, da bi in je ta to, to vašo rešitev Nove Slovenije podprla, zlasti z argumentom, večanja moči volilcev, tukaj se mi pa odpre eno, eno novo vprašanje, ki neposredno s tem postopkom imenovanja, oziroma določanja evropskega komisarja ni vezan, je pa vezan na neki proces, s katerim se bomo verjetno tudi v državnem zboru, še večkrat, srečali, in sicer na strani SDS-a, neke pobude obstajajo o spremembi ustave, ki naslavljajo postopek imenovanja vlade, torek SDS predlaga neki, zelo oziroma veliko hitrejši, proces imenovanja vlade, kjer, zanimivo, v ustaljeni praksi, kakor jo imamo do zdaj, bi izpadel ta hearing posameznega ministra na pristojnem, odboru, torej na eni strani, zagovarjate, zlasti v SDS-u ne razumem, da podpirate to rešitev, Nove Slovenije, spremembo ustave in neko vlado, ki bi bila veliko manj odvisna od, državnega zbora, po drugi strani pa, sledite nekemu argumentu večanja moči in večji demokratičnosti, meni ti dve zadevi ne gresta najbolj skupaj, morda boste, to tudi v prihodnje, pojasnili, ker sem morda spregledal kak, argument, ampak tukaj zadeve, vsaj za moje pojme ne klapajo ravno, najbolj. in če zaokrožim, govorili smo tudi o spitzenkandidatih, zdaj, nekatere, stranke na evropskem nivoju so svojega spitzenkandidata, imele ali da se je zelo konkretno odločil za ekipo, torej spitzenekipo, ne spitzenkandidata, šestih oziroma sedmih oseb, zdaj se točne številke ne spomnim, različnega spola, iz različnih držav in tukaj odprl ta demokratični prostor, tako da Alde je v tem smislu nakazal neko smer neke, neke širine, neke, neke svežine in ni stavil zgolj na eno osebo, kako se bodo te stvari v praksi tudi iztekle, ali bomo dobili spitzenkandidata ali ne, bomo dobili, bo pokazal čas, zagotovo pa, saj če se nekoliko ozrem po, poslanskih klopeh, vidim, da je tudi kandidirati, torej biti spitzenkandidat, v času postopka, ko potekajo evropske volitve in predvsem, predvolilna oziroma kampanja, zelo naporno, kajti že kar nekaj časa kolegice Violete Tomić, naših vrstah nisem videl, tako da upam, da, zadeve, so tako, take kot, kot morajo, biti, in če še zaključim, v na matičnem delovnem telesu, torej v odboru za zadeve Evropske unije, ki zaseda praktično skoraj, pa praviloma vsak petek, izjemoma kakšen petek ne zaseda, torej vsako zasedanje gre vabilo tudi našim evropskim poslancem, da se tega zasedanja odbora, udeležijo, da prisostvujejo, da sodelujejo, da povejo tudi, nam prinesejo kakšne nove informacije, nam kakršnokoli tematiko, ki jo tam odpiramo tudi, razsvetlijo in v prejšnjem mandatu, zdaj govorim o petletnem mandatu, evropskih poslancev, ki se zdaj izteka, je bilo po čez prst, mislim, da dvesto sedemdeset, zasedanj tega odbora in na teh dvesto sedemdesetih zasedanjih so se naši evropski poslanci, običajno udeležili zgolj petih zasedanj teh odborov, tako da jaz bi si želel, da v novem mandatu tudi z osveženo sestavo evropskih poslancev, da bi jih pogosteje videvali tudi v našem parlamentu, ker bi tudi to bil neki signal neke želje po nekem tesnejšem institucionalnem, sodelovanju, ne zgolj, pro forma ali pa v enem trenutku, kadar se določa evropskega poslanca, ampak znotraj celotnega, petletnega mandata, hvala lepa. Hvala lepa.